Señor Presidente, estimados y estimadas colegas, el atún rojo hace tiempo que está en alerta roja, y llevamos años oyendo informes en los que se demuestra claramente la debilidad del stock y cómo hemos contribuido a esa debilidad del stock, incluso a partir de subvenciones públicas.

Creo que esto es necesario que lo digamos, que asumamos nuestra responsabilidad la situación en la que estamos. Hemos situado a los stock de atún rojo al borde del colapso y ahora no podemos decir que no tenemos ninguna responsabilidad.

Es verdad, hay sectores que han hecho bien las cosas y que pueden y deben seguir haciendo bien las cosas, pero para que puedan hacer bien las cosas es necesario que haya atún. Si no hay atún no van a poder hacer absolutamente nada. La única garantía de que esto se cumpla es el Apéndice I y, por lo tanto, cualquier otra medida que pueda claramente desvirtuar esa propuesta es una mala medida que, en todo caso, va a prolongar la agonía pero no va acabar esa agonía. Por lo tanto, no confundamos, no hagamos trampa, tenemos una responsabilidad histórica para con la especie y para con las personas y familias que viven de ese tema.